Señor comisario, ¿cómo vamos a garantizar una transición justa para las comarcas y las familias que viven precisamente del carbón y de la biomasa?

¿Con qué fondo específico puede usted garantizarlo? Necesitamos, desde luego, una transición justa con suficiente financiación, tanto para que sea creíble como para los nuevos empleos, y también con suficiente flexibilidad en el mix energético para que, mientras llega la utopía en la que creemos, no sigan ganando los de siempre ahora en monopolio, las eléctricas con base nuclear.